Ik zie het glas altijd halfvol, maar waar het gaat om Albanië wordt dat soms een beetje ingewikkeld. Ik denk dat de Europese Unie een duidelijk signaal afgeeft. Er komt visa liberalisatie voor Albanese burgers die naar Europa willen reizen. Ik vind dat heel erg belangrijk, maar ik hoop ook dat daarmee de Albanese overheid, de oppositie en de regering begrijpen dat ze moeten ophouden met elkaar ontzettend in de weg zitten.